Les Rohingyas, aujourd'hui, représentent la minorité la plus persécutée au monde et le plus grand groupe apatride.

Mettre en lumière ces crimes est important pour nous, mais ce n'est pas suffisant. Nous appelons donc à ce que l'Union, mais aussi la communauté internationale, plaide pour que les responsables de ces crimes répondent de leurs actes. Nous appelons à ce que l'Union et la communauté internationale puissent prendre des sanctions, notamment à l'égard des 100 officiers impliqués dans ces crimes et cités dans le rapport des Nations unies. Nous appelons à revoir la relation commerciale avec le Myanmar, à la lumière de ce crime contre l'humanité.